Nedávne odsúdenia k trestu odňatia slobody popredných právnikov v oblasti ľudských práv, za ich uplatňovanie slobody prejavu ukazujú, že Sýria pokračuje v laxnej a často zdeformovanej interpretácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je signatárom. Prenasledovanie, obmedzovanie slobody, bezdôvodné zatýkanie a ich bránenie v činnosti obrancov ľudských práv, ako aj odopieranie práva na spravodlivý proces v Sýrii vnútorne destabilizuje túto krajinu, ktorá by inak mohla preukázať potenciál pri šírení mieru a stability v tomto regióne. Podľa môjho názoru by mal byť záujem Sýrie o uzavretie asociačnej dohody s Európskou úniou využitý Európskou komisiou do maximálnej možnej miery na to, aby vyvíjala tlak na Sýriu zaviazať sa k odstráneniu pretrvávajúcich porušovaní ľudských práv.